Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah ureja pravila glede sklepanja koncesijskih pogodb za, gradnje in storitve, katerih vrednost je enaka ali presega prag, pet milijonov petsto oseminštirideset tisoč evrov. Zdaj osnovni problem, predloga tega zakona je v tem, da, podeljevanje koncesij zasebnikom obravnava kot neko, neproblematično, kot neko neizvršeno, neizvršeno dejstvo, ampak samo podeljevanje koncesij, ni nič drugega kot prikrita privatizacija, tej ne bom povedal nič novega, v Levici, ostro in brezkompromisno nasprotujemo. problem, oziroma proces privatizacije prek sklepanja javno-zasebnih partnerstev se je v Sloveniji, začel že, v devetdesetih, konec devetdesetih, tukaj so prednjačile predvsem občine, ki so, prek koncesij privatizirale eno kopico javnih, in komunalnih storitev. Zaradi domnevno večje učinkovitosti zasebnikov so potem občine privatizirale svoje čistilne naprave, kjer, recimo je absolutni šampion na tem področju Maribor. Leta sedemindevetdeset je gradnjo in upravljanje svoje čistilne naprave zaupal, avstrijskim in francoskim multinacionalkam, od takrat pa Mariborčani plačujete šampionske, zneske na položnicah, pa potem podoben, podoben primer z javnim prevozom. To tudi škoda v Mariboru. Zasebniki so občine, nadomestile nekoč javne službe, vzdrževanje cest, razsvetljave, gospodarjenje z odpadki, dimnikarske storitve, in tako naprej, žal pa je, da so se koncesije zažrle, tudi v šolstvo, osnovno, v, visoko šolstvo, srednje in seveda v zdravstvo, ampak ta trend ni značilen samo za Slovenijo, tudi v tujini je, se so se rezultati podeljevanja koncesij izkazali za porazne. V Nemčiji recimo so potem, po letu dva tisoč sedem v sto sedemdesetih mestih prevzeli, v preteklosti sicer, privatizirana javna oskrbovalna omrežja, ker drugače ni šlo, vodovode, električna, plinovodna omrežja. Leta dva tisoč petnajst pa je raziskovalna skupina PSIRU, pripravila eno primerjalno študijo učinkovitosti upravljanja storitev, v okviru javno-zasebnih partnerstev in prišla do zanimivih zaključkov, prvič, projekti javno-zasebnih partnerstev so predvsem dolgotrajni, povprečno trajanje samo pogajanj med, državo in zasebnikom glede pogodbe znaša navadno štiriintrideset mesecev. Drugič. Dvakrat dražji glede financiranja od javnih projektov so, in tretjič, njihova družbena učinkovitost je manjša, tako, kar se tiče, storitev, cene storitev kot z vidika same dostopnosti. Že ob sprejemanju evropske direktive, ki se prinaša v zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah, je v letih dva trinajst in dva štirinajst v Evropskem parlamentu in Svetu, ter širši javnosti potekala burna razprava o področju same veljavnosti, direktive. Področje veljavnosti zakona, ki je pred nami, pa ni jasno in enoznačno opredeljeno, na kar je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba. V uvodu in obrazložitvah je denimo, navedeno, da se zakon ne bo uporabljal za podelitev koncesij za izvajanje javne službe oziroma druge dejavnosti, za katere področni zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe. Iz samih členov zakona te omejitve ni mogoče razbrati. Predlog zakona po nareku direktive, sicer ne predpisuje obveznega izdajanja koncesij, na področju svoje veljavnosti, vendar pa vzpostavlja pogoje za enoten evropski trg koncesionarjev - no, tukaj pa pridemo do resnega problema. V Sloveniji se tako gradi teren, na katerem, se bodo za koncesije, poleg domačih družb, bistveno lažje potegovale tuje, večje družbe in multinacionalke. Posledice bi seveda lahko bile, ravno nasprotne od pričakovanih. Zakon bi tako olajšal dostop do koncesij, namreč naj bi olajšal dostop do koncesij za mikro-, mala in za srednja podjetja, ampak roko na srce, manjša podjetja bodo v postopkih za dodelitev koncesij težko konkurirala nekim velikim, tujim, tujim, podjetjem. Pri podeljevanju koncesij velikim podjetjem je v nezavidljiv položaj postavljen tudi koncendent, torej občina oziroma država, kateri je veliko podjetje, v nasprotju z javnim interesu zlahka prične, samovoljno narekovati, samo, pogoje sklepanja koncesijske pogodbe. Zakon, predlog zakona namesto rešitev prinaša predvsem zlasti nove nejasnosti in potencialne probleme, zato mu bomo v Levici nasprotovali. Hvala lepa.